Je suis intervenu sur la question de la différence entre la fraude et la contrefaçon l'Organisation mondiale de la santé reconnaît que la fraude est organisée, par exemple, par Philip Morris lui même.